Beseda je vaša. Hvala lepa, spoštovani predsednik, kolegice in kolegi. Kaj naj rečem pravzaprav, sem prijetno presenečen nad tem, da je ta tema prišla do te točke, da se bo ustanovila preiskovalna komisija za slabo banko. Danes je bilo omenjeno, da so bile tri reforme tako zvane v Sloveniji, ker se je nekdanje družbeno premoženje prihvatiziralo. najprej so to bili certifikati, potem so tukaj bili tajkunski, nakupi in zdaj nazadnje še slaba banka. Moje prepričanje je, da za tem vsem stoji ena in ista struktura ljudi, da, vse javno pravzaprav mnogo stvari ve, da pa žal organi pregona, tukaj moram reči zaenkrat, niso opravili svojega dela, da je marsikdo iz obdobja certifikatov ostal nekaznovan, prav tako iz obdobja tajkunskih prevzemov, no, in, jaz upam, da dejansko bo ta komisija svoje delo opravila kvalitetno in kakovostno in bo dala dejansko dobro podlago za tiste organe pregona, ki morajo seveda, ki morajo tudi na osnovi preiskovalne komisije, ki je bila v prejšnjem mandatu gospoda Logarja, se čaka rezultate, rezultate pristojnih, ki morajo ukrepati v takih primerih in, narediti epilog je pa lahko eden, da se jih seveda kaznuje, da odgovarjajo za svoja dejanja in da, dajo vedeti državljankam in državljanom, da v tej državi je pravna država, da vsakogar, ki krši zakonodajo, doleti tudi kazen, in mislim, da bi res bil čas, skrajni čas, da ta signal Slovenke in Slovenci dobijo. zavedati se moramo, da stanje v državi ni, idealno, da mnogokateri delavci delajo za minimalno plačo, da so dohodki iz različnih dejavnosti nižji in tudi, predvsem tudi na račun tega, da se je v preteklosti, po domače rečeno, mrharilo z nekdanjim družbenim premoženjem, ki so ga spretni menedžerji ali menedžerji, znali spraviti, na svojo pot iz in, abnormalno obogateli. saj pravim, jaz imam upanje v organe pregona, da bojo dejansko končno začeli preganjati ta gospodarski kriminal, ki je po moji oceni v osnovi tisto, kar dviga ali pa znižuje standard Slovenk in Slovencev. Zato pozdravljam, ustanovitev te komisije in, upam in želim res srečno pot in upam, da bojo tisti, ki si zaslužijo, da pridejo pred obličje sodnika, tudi prišli, in da bojo za svoja dejanja odgovarjali. Hvala. Hvala, gospod poslanec. Kot zadnji pri tej točki imate besedo gospod Vojko ...